Domníváte se, že musíme tomu dělat velkou evropskou propagaci?

Rozhodně tomu nechceme bránit, ale pokud Evropa dává něčemu podporu, pak to má spojit i s prosazováním svých evropských hodnot.